Doprava samozřejmě svými emisemi oxidu uhličitého a jiných látek k tomu problému přispívá, to znamená ke změnám klimatu.

Tím druhým důvodem je, že automobilový průmysl má v Evropské unii klíčové postavení a my ho prostě nemůžeme vystavit nereálným cílům, nereálnému tlaku na jeho konkurenceschopnost. Tím bychom ho mohli naprosto zničit, zrušit pracovní místa a vůbec bychom neposunuli snížení CO2 tak, jak si přestavujeme.